Domnule președinte, mă pregătisem să vorbesc despre Raportul MCV zece ani pentru România și, sigur, în numele cetățenilor doream să solicit Comisiei, după zece ani, în sfârșit, ca acest raport, să fie ridicat având în vedere că nu există niște criterii cuantificabile prin care să se compare rezultatele în mersul justiției dintr o țară în altă țară în Uniunea Europeană. Evident că evenimentele din România mă obligă să ridic și eu această problemă, dar o voi ridica prin ceea ce spun asociațiile profesionale ale judecătorilor din România și anume au semnalat faptul că prin intervenția președintelui țării de la nivelul CSAT serviciile de informații au primit girul de a interveni ilegal în actul de urmărire penală și mai vreau să citez din declarația unui judecător al CSM prezența intempestivă a președintelui țării la ședința CSM de astăzi reprezintă o evidentă imixtiune de netolerat în activitatea justiției. Așadar, mă bucur că mâine va fi o dezbatere plenară și am solicitat o dezbatere în Comisia LIBE și la noi acasă pentru a se vedea care este situația cu adevărat.